Monsieur le Président, l'insupportable prétention des États Unis à imposer l'universalité de leurs sanctions au monde entier, après leur dénonciation unilatérale de l'accord avec l'Iran, est totalement inacceptable. Nous payons l'absence totale de réaction lorsque naguère, nous avons laissé la banque française BNP Paribas être rackettée par les États Unis à hauteur de 7 milliards d'euros 9 milliards de dollars en raison du fait que sa filiale suisse avait continué à travailler avec l'Iran.

Vos réponses ont été indigentes, comme celle du président français Hollande alors en visite dans cet hémicycle. Aujourd'hui encore, vous opposez les paroles point de contact, poursuite des discussions, loi de blocage mais déjà les entreprises européennes Total, Peugeot, Airbus ont renoncé à leurs projets dans ce pays.